virðulegur forseti ég vil spyrja hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra út í álitið sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna gaf fyrir ekki löngu síðan það var tuttugasta og fjórða október á síðasta ári og spyrja hæstvirtan ráðherra út í það hvort til standi að vera með einhvers konar samráð varðandi hvernig á að taka á þessum málum það er núna ellefta júní sem við eigum að skila af okkur viðbrögðum og tíminn okkar það eru eitthvað um fjörutíu dagar kannski í það eða tæplega það líklega núna þannig að það er stutt í að við þurfum að skila svari á þeim tíma sem þetta mál kom upp þá voru mjög misvísandi yfirlýsingar frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar hæstvirtur þar sem bæði hæstvirtan landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra og forsætisráðherra töluðu um að það þyrfti nú kannski ekkert að breyta lögunum það væri nú bara frekar ólíklegt á meðan hæstvirts utanríkisráðherra talaði um að það þyrfti nú aldeilis að bregðast við og gaf í skyn að það þyrfti að gera breytingar á lögum um daginn voru þessi mál rædd hér og þá kom fram hjá háttvirtum þingmanni karli matthíassyni sem er nú talsmaður samfylkingarinnar í sjávarútvegsmálum að sá háttvirtur þingmaður hafði ekki hugmynd um hvar þetta mál væri statt þannig að ekki virðist nú vera mikið samráð í samfylkingunni í málinu og maður hefur á tilfinningunni að þetta sé unnið í einhverju lokuðu umhverfi uppi í ráðuneyti það kom líka fram hjá háttvirtum þingmanni ellerti b schram gefnar vísbendingar um að svarið sem kæmi frá ykkur yrði hugsanlega ekki pólitískt svar heldur svona nokkurs konar enda ef má orða það þannig þess vegna vil ég gjarnan heyra hvað hæstvirtur ráðherra hefur að segja um þessi mál verður svarið sem við munum gefa bráðlega íslensk stjórnvöld verður það með einhverjum hætti skýrt eða verður bara sagt við munum bregðast við og ekkert gefið nánar út um það á þessu stigi eða hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra að halda á málinu og á eitthvað að vera með samráð við aðra flokka ég vil sérstaklega líka segja að í eins og kvótinn sé orðinn að eign er það ekki algjörlega ljóst virðulegur forseti að hæstvirtur landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra getur staðfest það að kvótinn er ekki eign í fyrstu grein laga um fiskveiðistjórnun okkar íslendinga kemur fram að hann er sameign þjóðarinnar kvótinn og alveg skýrt í nefndarálitinu eða í greinargerðinni með því frumvarpi þegar það var samþykkt að það er ekki nein eignarréttarstaða að skapast í okkar kerfi eins og það er í dag